A krízis rákényszerít bennünket, hogy felülvizsgáljuk a nemzeti és európai uniós költségvetéseket is abból a szempontból, hogy mennyire hatékonyak, mennyire szolgálják a céljainkat, elsősorban abból a célból, hogy mennyire hoz hozzáadott értéket, európai hozzáadott értéket. Egy olyan területről szeretnék szólni, amely ma még nem került szóba, ezt pedig az, amelyet a Lisszaboni Szerződés hoz be tulajdonképpen a közösségi politikák közé a tagállami kompetenciák területéről, a bel és igazságügyi együttműködésről. Ennek is tükröződnie kell a következő költségvetési időszakban, hogy itt komoly előrelépést szeretnénk elérni. A Stockholm programra mindenképpen forrásokat kell biztosítanunk, ez egy meglehetősen ambiciózus program. Európának szüksége van jól képzett, szabályozott módon érkező bevándorlókra, közös migrációs politikára szintén megfelelő forrásokkal. Az észak afrikai események újra a figyelem középpontjába hozták a közös európai menekültpolitika fontosságát, és megmutatták, hogy forrásokkal támogatott integrációra van szükség, illetőleg európai szolidaritásra. Az utóbbi hónapok arra is felhívták a figyelmünket, hogy a közös értékeink védelme, a diszkriminációmentesség, az emberi jogok kérdése szintén védelemre szorul és forrásokra, hogy egyszerűsítenünk kell a rendkívüli helyzetek kezelését szolgáló források felhasználását, és hogy mindehhez saját források kellenek,